Frau Präsidentin! Selbstverständlich ist das Hilfsprogramm für Syrien zu begrüßen. Hoffentlich lässt sich damit die Lebensmittelversorgung der Flüchtlingslager in der Region sicherstellen. Mehrere Länder der EU haben in den letzten Jahren ihre Zuwendungen an das UNHCR gekürzt, obwohl es deutliche Warnungen vor einer Flüchtlingskrise gab. Unsere deutsche Bundesregierung und auch die EU haben das Problem ignoriert. Nun versucht man, die Türkei für die Sicherung der EU Außengrenzen zu gewinnen, und stellt da großzügig Gelder zur Verfügung. Jahrelang hat die Türkei Rückschritte gemacht bei der Demokratisierung, bei der Pressefreiheit, bei den Menschenrechten, et cetera. Jetzt hat Herr Juncker der Türkei sogar die Wiederaufnahme der Beitrittsverhandlungen in Aussicht gestellt. Was ist los mit Herrn Juncker?

Tusk? Herr Tusk hat neulich vor dem Europäischen Parlament in Straßburg richtigerweise den Schutz der europäischen Außengrenzen angemahnt. Europa muss seine Probleme selbst in den Griff bekommen. Traditionelle Aufgaben jedes Staates wie der Grenzschutz dürfen nicht der aktuellen Merkel'schen Hippie Kultur geopfert werden oder an autokratische Regime wie die Türkei ausgegliedert werden.